Señora Presidenta, señora comisaria, señor ministro, creo que ya no quedan calificativos para definir la crisis de refugiados que estamos viviendo y el reto que para la Unión Europea está suponiendo reto legal, reto social, reto humanitario y, también, reto presupuestario, y sobre esto último me voy a centrar.

Pero las necesidades y los compromisos no terminan ahí, porque esa es la parte que corresponde al presupuesto europeo, pero ¿qué pasa con la parte que corresponde a los Estados miembros?

Ya se lo hemos hecho saber al Consejo este Parlamento no pone en duda ni la cantidad ni la legalidad de ese reembolso pero, desde luego, nos parecería un gesto político encomiable que los 28 se comprometieran a utilizar parte de estos ingresos extraordinarios del presupuesto europeo para financiar su parte correspondiente de los fondos fiduciarios. Hacer que nuestras acciones se correspondan con nuestros compromisos es la mayor prueba a la que nos enfrentamos y es una prueba que no nos podemos permitir el lujo de fallar. Así acaba la carta que el presidente Tusk, el primer ministro Bettel y el presidente Juncker han enviado a los